Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren hier im Plenarsaal! Ich werde wahrgenommen als ein Vertreter einer Gruppe, die gemeinhin Ängste schüren würde, unbegründete Emotionen und dergleichen mehr.

Das waren nicht unsere Worte, diese Ängste wurden hier von Vertretern der selbst ernannten bürgerlichen Mitte geschürt. Ich darf Sie nur um eines bitten und ich weiß, es fällt Ihnen insbesondere in diesen Tagen schwer und das ist die Anerkennung eines demokratischen Prozesses, eines demokratischen Entscheides in Großbritannien Akzeptieren Sie Großbritannien als Partner, als Gesprächspartner auf Augenhöhe, und betrachten Sie die nun kommenden Möglichkeiten eines neuen Freihandelsabkommens eben auch als Möglichkeit eines Neustartes, als Möglichkeit zum Brückenbau statt hier mit harter Hand, wie es eben gefordert wurde, vorzugehen und zum Neustart für unsere Beziehungen diesseits und jenseits des Kanals.